hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ávana og fíkniefni og lyfjalögum með frumvarpinu er lagt til að veiting leyfa og undanþágna samkvæmt ákvæðum laga um ávana og fíkniefni verði flutt frá velferðarráðuneyti til lyfjastofnunar einnig er lagt til að greiða skuli gjald fyrir slík leyfi og undanþágur markmið frumvarpsins er hagræðing í rekstri ráðuneytisins og samræming meðal annars með hliðsjón af sameiningu heilbrigðisráðuneytis og félags og tryggingamálaráðuneytis í eitt ráðuneyti þá verður að telja að viðkomandi stjórnsýsluframkvæmd eigi frekar heima á verksviði undirstofnunar það er lyfjastofnunar en ráðuneytisins í lyfjalögum er nú þegar kveðið á um sértækt eftirlit lyfjastofnunar með ávana og fíknilyfjum og því eðlilegt að veiting leyfa og undanþága samkvæmt ávana og fíkniefnalögum verði í höndum sömu stofnunar við undirbúning frumvarpsins var haft samráð við lyfjastofnun undanþágur frá ávana og fíkniefnalögum hafa verið veittar lyfsölum lyfjaframleiðendum og lyfjaheildsölum lögregla og rannsóknastofnanir til dæmis nota lítið eitt af ávana og fíkniefnum sem samanburðarefni við ólöglega innflutt ávana og fíkniefni en efnin eru flutt inn af þeim sem til þess hafa leyfi eða lyfjaheildsölum samfara tilfærslu verkefnisins frá ráðuneytinu til lyfjastofnunar er lagt til að gjaldtökuheimild fyrir umrædd leyfi og undanþágur verði sett í lyfjalög og skal gjaldið taka mið af kostnaði stofnunarinnar ráðuneytið hefur ekki tekið gjald fyrir leyfi og undanþágur vegna ávana og fíkniefna en telja verður eðlilegt og í samræmi við erlenda framkvæmd að greitt sé fyrir slíkt leyfi hæstvirtur forseti ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins ég legg áherslu á að þetta frumvarp felur ekki í sér efnislega breytingu hér er einungis lagt til að framkvæmd tiltekins verkefnis það er veitingu undanþágna og leyfa vegna ávana og fíkniefna sem verið hefur í höndum ráðuneytisins verði færð til lyfjastofnunar og að stofnuninni verði heimilt að innheimta gjald til að standa undir kostnaði ég leyfi mér því að leggja til hæstvirtur forseti að frumvarpinu verði að lokinni umræðu vísað til hæstvirtrar heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu